Señora Presidenta, creo que en este debate hemos visto claro que todos estamos de acuerdo en apoyar el objetivo de este informe. Los diferentes Grupos políticos han mostrado su apoyo a esta Directiva, que ofrece una mayor protección a las víctimas.

Repito ¿qué temores hay para que algo tan necesario y sencillo como es proteger a las víctimas por igual en toda Europa sea finalmente una realidad? Esperando que este Parlamento apruebe mayoritariamente este informe, me dirijo al Consejo y a la Comisión, recordándoles que hemos superado los escollos legales en nuestras negociaciones, y aplaudo que la Comisión reconozca nuestro trabajo, como nosotros reconocemos el que ella hará en el futuro. No tenemos, pues, que excluirnos, sino ayudarnos, aprobando hoy este instrumento más concreto y, mañana, el paquete de medidas más amplio de ayuda a las víctimas que presentará la Comisión, con la que me comprometo a colaborar. Por tanto, seamos hoy valientes y responsables y ayudemos a todos aquellos que tienen el derecho a vivir en una Europa más segura.

Ayudemos a quienes miran hoy hacia nosotros para que les demos una vida mejor, una vida que les devuelva su libertad, su seguridad y, sobre todo, su dignidad.